Monsieur le Président, chers collègues, avant toute chose, je tiens à souligner les progrès opérés par la Birmanie ces derniers temps. En effet, même si la situation des droits de l'homme n'a pas encore atteint le niveau qui permettrait à la Birmanie de ne plus voir son nom associé à nos débats du jeudi après midi au Parlement européen, je constate avec intérêt que ce pays met des actions en œuvre afin d'améliorer la situation. À titre d'exemple, la libération de plusieurs dizaines de prisonniers politiques marque un pas dans la bonne direction. Je sais que cette libération est concomitante avec la venue historique de Barack Obama en Birmanie, mais l'important est avant tout qu'elle ait lieu et surtout, que les autres prisonniers puissent être libérés le plus rapidement possible. Parallèlement, à l'ouest du pays, les violences entre bouddhistes de l'ethnie Rakhine et les musulmans de la minorité des Rohingyas continuent à faire des ravages. Il est essentiel, pour que le pays puisse continuer sa transition démocratique, que des mesures soient prises pour faire cesser les violences contre la minorité Rohingyas.